posunięcia, takiego kroku. Po pierwsze, chciałbym się dowiedzieć, jakie są gwarancje, że nie spowoduje to zwiększenia swoistej konkurencji między obydwoma trybunałami. Już teraz pomiędzy Strasburgiem i Luksemburgiem są spory kompetencyjne, co powoduje pewne utrudnienia. Inną ważną kwestią jest skala finansowego wsparcia, jakiego Unia udzieli Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka. Należy też pamiętać o tym, że każde państwo członkowskie Unii Europejskiej podpisało już konwencję. Jaka zatem będzie wartość dodana przystąpienia do niej całej Unii Europejskiej? Jaki to będzie miało wpływ na wewnętrzny system prawny każdego z państw unijnych? Mam niestety wrażenie, że jedynym celem, jaki przyświeca temu pomysłowi, jest podkreślenie statusu Unii Europejskiej jako ważnego gracza na arenie międzynarodowej.